Dat heeft geleid tot verwarring en dus tot een niet echt optimaal werkende spoorwegmarkt.

Dit gezegd zijnde, dit pakket, zoals dat morgen ter goedkeuring wordt voorgelegd, zal bijdragen tot een versterking van de marktwerking en met name die van het goederenvervoer, dat volledig vrijgemaakt werd. Meer duidelijkheid zal er komen inzake klachtenbehandeling.